Gospodarka oparta na obiegu zamkniętym jest sprawą wartą poparcia.

Tymczasem okazuje się, że są w Unii Europejskiej równi i równiejsi.